Wir haben in der Europäischen Union vielfältige Programme wie Europäische Aktionsplattform für Ernährung, körperliche Bewegung und Gesundheit oder das Europäische Schulobst und Schulmilchprogramm.

Wir haben meistens doppelt so viele Bewerber für das Programm, als finanziert und ersetzt werden kann.

Es ist als äußerst positiv zu erachten, dass die Förderung einer gesunden Lebensweise und Aufklärung auch in diesem Programm enthalten ist.

Und es ist schon ein bisschen paradox, dass dann mit der Troika noch über Kürzungen in diesem Bereich diskutiert wird. Aber die Kommission hat ja gut reagiert.

Der demografische Wandel wurde heute schon ein paarmal angesprochen. Es geht nicht nur um Ärzteversorgung, sondern wir müssen auch Bedingungen schaffen, wie die älteren Bürger im ländlichen Raum ihren Lebensabend gestalten können. Ich glaube, da haben wir noch viel zu tun.

Er bekommt kein Geld, keine Versorgung, keine Entschädigung. Ich glaube, hier muss man mal genauer hinsehen. Sicher war das auch ein Fehler von ihm selbst, aber wenn wir die Freizügigkeit fördern wollen in Europa, dann müssen wir auch sicherstellen, dass hier keinen solchen Entwicklungen Vorschub geleistet wird.